ha demostrado que compartimos en gran medida la urgencia y la ambición de esta joven europea. Podremos recordar esta legislatura sabiendo que la Unión Europea se ha embarcado en un camino irreversible con respecto al clima y a la protección del medio ambiente. Tanto si nos fijamos en las emisiones del sector del transporte como en la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, ha sido el Parlamento la institución que siempre ha puesto el listón más alto en interés de la sostenibilidad, sin mencionar la ratificación en tiempo récord del Acuerdo de París, que impulsamos y celebramos en esta Cámara en presencia del entonces secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki moon.